Il est essentiel de ne pas perdre de vue les objectifs ultimes des lois que nous adoptons dans ce cadre. En l'occurrence, il s'agit essentiellement de soutenir l'économie réelle. Certes, nous cherchons à apporter aux banques une source de financement à long terme pour réaliser cet objectif.